Ich möchte zuerst zwei Vorbemerkungen machen nämlich denjenigen danken, die bei dieser Materie, die technisch bestimmt nicht einfach ist, dazu beigetragen haben, dass wir eine faire Information bekamen und dass wir Informationen bekamen, mit denen wir hier im Parlament auch eine gute Gesetzgebung unterstützen können. Ich möchte auch besonders dem Kollegen Saïd El Khadraoui danken, der noch bis heute versucht hat, gewisse Stellen zu klären, damit auf Fragen, die berechtigterweise in verschiedenen Fraktionen gestellt wurden, noch klare Antworten kommen. Und ich glaube, die Stellungnahme des Kommissars hat dies auch heute verdeutlicht.

Wir wollen Sicherheit für das betroffene Personal und für die Passagiere.

Der Vorschlag der Kommission nach Untersuchungen, die wir auch gemacht haben, ist für uns eindeutig ein Fortschritt im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Es ist vielleicht nicht all das erreicht, was manche erwartet haben, aber es ist ein Fortschritt. Wer also behauptet, wer das heute annimmt, würde einen Rückschritt in der Sicherheit bewirken, der macht einfach keine korrekte Aussage. Das ist das wichtigste Argument für uns, um dies zu unterstützen. Die Klarstellung, die der Kommissar heute gemacht hat, bedeutet auch in unseren Augen, dass das, was in gewissen Ländern in gewissen Punkten heute als strenger reguliert wird, dass das nicht rückgängig gemacht werden muss, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist. Und für uns sind solche Maßnahmen besonders in der Prozedur immer in Zusammenarbeit zu schaffen mit den Menschen, die betroffen sind, Herr Kommissar. Deshalb ist der vierte Punkt für uns auch ein ganz wichtiger. Ich hoffe, dass dementsprechend auch in Zukunft der Dialog hier ein objektiver Dialog wird und kein Dialog, bei dem die Wahrheit verzerrt wird, wie wir es leider des Öfteren gehört oder gelesen haben.